Dyskusje, jakie odbywają się w niektórych krajach Unii Europejskiej na temat systemów emerytalnych, i emocje społeczne, jakie towarzyszą tym dyskusjom, pokazują, jak ważna, a zarazem trudna jest to materia. Nie da się przyjąć jednego modelu emerytalnego, który obowiązywałby we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jednak w dobie kryzysu ekonomicznego i zmian demograficznych nieuniknione stają się reformy krajowych systemów emerytalnych. Już dzisiaj wiele krajów ma problemy z rosnącymi kosztami emerytur, a to może zachwiać zasadą solidarności pokoleniowej. Jednak musimy pamiętać, że emerytury muszą być pewne, bezpieczne i uwzględniające nasze wynagrodzenie. I w tym kontekście chciałabym, abyśmy większą uwagę zwrócili na nierówność płacową pomiędzy kobietami i mężczyznami, gdyż niższe zarobki kobiet skutkują mniejszymi świadczeniami emerytalnymi.